Aber kurz zu meinem Wortbeitrag Die Verfügbarkeit von Daten, die Verfügbarkeit von Informationen für die richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz unter Einhaltung der Grundrechte, insbesondere des Datenschutzes und des Rechts auf Privatsphäre, ist natürlich eines der Erfolgskriterien im Bereich der inneren Sicherheit.

Es gibt ja auch einige Initiativen Wir haben Europol als Plattform, wir haben Frontex als Plattform, wo Informationen ausgetauscht werden, wo Informationen analysiert werden. Wir haben auch die Strategie für Informationsmanagement, und genau darauf zielt auch meine Frage an den Rat und auch an die Kommission Inwieweit ist diese Strategie für Informationsmanagement bereits umgesetzt, was gibt es für Probleme bei der Umsetzung, und was wurde bereits erreicht?